Finalmente attraverso un portale unico, gratuito e accessibile anche ai disabili, saranno a disposizione dei cittadini svariati strumenti e servizi per utilizzare e valorizzare, anche a livello europeo, le competenze e le qualifiche apprese in ambito nazionale, con il riconoscimento delle competenze acquisite anche in contesti di apprendimento non formale e informale, competenze che troppo spesso sono sottovalutate e difficili da comunicare. Il nuovo quadro normativo non potrà quindi che avere effetti positivi per i cittadini europei che studiano e che cercano lavoro, nonché per i datori di lavoro e le istituzioni educative e di formazione, favorendo così la trasparenza e la mobilità. Vorrei in ogni caso ricordare che molto resta da fare a livello di istruzione, educazione e occupazione, soprattutto per la fascia più giovane. Occorre che i governi investano massicciamente in politiche educative e di alfabetizzazione di lungo periodo, e che le politiche del lavoro mirino a garantire lavori stabili, di qualità e adeguatamente retribuiti, evitando misure tampone e di corto respiro, che sono buone soltanto per la campagna elettorale.